Voorzitter, het is zo dat na invoering van visumvrij reizen een aantal misleide Serviërs en Macedoniërs asiel heeft aangevraagd in België, Zweden en Duitsland. Ik steun de Christendemocraten in hun oproep om Balkanbewoners beter te informeren, maar er is meer van belang. Ten eerste zijn er meer mensen die niet snappen wat visumvrij reizen nu eigenlijk inhoudt. Ik heb Nederlandse parlementariërs, en dan nog niet eens die van de PVV, serieus horen zeggen dat wij nu horden asielzoekers gaan krijgen, die net als de Polen onze banen in komen nemen.

Het is spelen met de angst en de onwetendheid van burgers. Ten tweede waren de asielzoekers bijna alleen maar etnische minderheden. Als Servië en Macedonië ergens op aangesproken moeten worden, dan is het dat zij veel meer moeten doen om de positie van deze etnische minderheden te verbeteren.